Das Vertrauen der Bürger in den Staat ist die Grundlage unseres Staatsverständnisses, und wenn Korruption stattfindet, dann wird dieses Grundprinzip des Vertrauens in den Staat massiv erschüttert. Deswegen ist der Kampf gegen Korruption der Kampf für Europa und für Rechtsstaatlichkeit.

Wir respektieren, dass Hunderttausende von Menschen in Rumänien auf der Straße sind und dagegen demonstrieren. Wir unterstützen den Präsidenten Rumäniens, der gegen diese Initiativen protestiert und seine Macht einsetzt. Das Europäische Parlament muss sich mit dieser Frage beschäftigen.